Das ist das Leitmotiv, das wir in all den Jahren verfolgt haben und auch weiter verfolgen.

herrscht. Das Parlament hat sich mehrfach dafür ausgesprochen, dass der Konflikt zwischen Mainland und Taiwan durch einen friedlichen Dialog, durch Zusammenarbeit und auch durch vertrauensbildende Maßnahmen überwunden werden soll. Das gilt auch weiterhin. Ich glaube, es gibt keine militärische Lösung, sondern nur eine politische Lösung durch all diese Dialogformen, die zu einer engeren Zusammenarbeit führen. Viele sind durch die Rede von Präsident Xi Jinping alarmiert worden, dass China auch bereit wäre, Gewalt anzuwenden.

Ich glaube nicht, dass das auch im Interesse Europas wäre.

Das ist ja nett dahergesagt, aber es gibt völlig unterschiedliche politische Systeme, und die bewegen sich nicht aufeinander zu, sondern voneinander weg.